Monsieur le Président, il est urgent de lutter contre l'immigration irrégulière. Le système Schengen la favorise, hélas, en remplaçant le contrôle des frontières nationales par un contrôle des frontières extérieures de l'Union, dont on sait qu'il est singulièrement poreux. À défaut de pouvoir supprimer Schengen, pour l'instant, il faut au moins s'efforcer d'en diminuer la nocivité. C'est ce que fait la présente proposition elle a le mérite de remplacer l'ancien modèle type de visa, qui était facilement falsifiable, par un nouveau qui sera mieux sécurisé.

Vous bougez aujourd'hui mieux vaut tard que jamais mais j'ai la conviction que vous n'auriez rien changé si le Front national et ses alliés n'étaient pas entrés en force, depuis trois ans, au Parlement européen.